Lady Ashton hat davon gesprochen, dass die russische Zivilgesellschaft erwacht. Die russische Zivilgesellschaft ist schon lange hellwach. Wer schläft, das sind die Regierungen der meisten Mitgliedstaaten unserer Europäischen Union. Deshalb bin ich Lady Ashton für ihre klare und deutliche Analyse, die Sie heute hier vorgetragen haben, sehr dankbar. Aber wir müssen jetzt von der Analyse zu den Taten schreiten. Chodorkowski, dieser Name steht ebenso wie Magnitskij und viele andere, die heute genannt wurden, für die Rückwärtsentwicklung der schwachen Ansätze von Rechtsstaatlichkeit in Russland.

Denn sie haben ganz klar gesagt das ist die Quintessenz ihrer Aussage Der Patriarch soll Gott mehr gehorchen als Putin. Wir brauchen keine Kirche von Putins Gnaden, wir brauchen keine Wirtschaft von Putins Gnaden, keine Duma von Putins Gnaden, wir brauchen keine Pseudo Rechtsstaatlichkeit von Putins Gnaden. Und wenn wir weiterhin und da hat Kollege Schulz absolut Recht eine derartige Appeasement Politik betreiben, dann werden wir auch noch eine Europäische Union von Putins Gnaden erleben. Deshalb sage ich sehr klar Wir müssen die Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt unserer Gespräche mit Russland stellen. Der Kollege Fleckenstein hat Recht. Man muss mit Russland reden, aber nicht in der Art und Weise, die er hier vorgetragen hat, sondern mit der deutlichen Sprache, die das Europäische Parlament stets gesprochen hat, wenn es um Menschenrechte geht.